Hvala za besedo, predsedujoči. Ja, želim, da državni zbor opravi razpravo na to temo, in želel bi si, da je zaključek te razprave tudi nedvoumna zaveza za vlaganje namesto v asfalt in beton v tire in v vlak. V tej državi potrebujemo resne investicije v trajnostno mobilnost. Potrebujemo jih zaradi rastoče pretočnosti na naši infrastrukturi, potrebujemo jih navsezadnje zaradi tega, ker nas bo, v kolikor svojega okoljskega odtisa drastično ne zmanjšamo, v letu in pol vse skupaj povozila podnebna kriza. In ko se to zgodi, pa se je že začelo dogajati, tudi pri nas, zlasti kmetje to občutijo, ne bomo mogli več ničesar izbirati in ničesar izbrati. Prihodnost bo izbrana za nas in bo izbrana navsezadnje sedaj, tudi na področju prometa. Zato potrebujemo čisto politično odločitev in politično usmeritev, da ne bomo širili ljubljanske obvoznice in stimulirali še več cestnega prometa, ampak da bomo namesto tega raje poskusili ljudi spraviti na tire, na vlak za malo daljše relacije. Potem pa znotraj bolj zgoščenih urbanih območij na kolo, na peš, vse to potrebuje urejeno infrastrukturo. Sredstva v naši državi za investicije so omejena, in če bomo milijone, tukaj se pogovarjamo o nekajstomilijonskih zneskih, namenili v asfalt in beton, jih bo za železo in vlak zmanjkalo, za železnico in za vlak zmanjkalo. Zelo preprosto. Še posebej pa ne kupim trditve, da se zgolj pripravljajo študije, da se zgolj pripravlja dokumentacija, da se bo pa odločitev sprejela kasneje. Ker v tej državi imamo zgodovino tega, kako se je zgolj pripravljala dokumentacija, potem smo dobili pa TEŠšest, pa je to zgolj eden izmed primerov, problematične rabi javnih sredstev. Zato mislim, da bi se morali, poslanke in poslanci, izjasniti. V resnici ta nameravana investicija v širitev ljubljanske obvoznice odprla odlično priložnost, da se ne zgolj na ravni floskule pa na ravni prazne retorike, ampak na ravni konkretnega primera, konkretnih sredstev odločimo, ali za avtocesto, za slabše zdravje ljudi, za večje obremenjevanje okolja ali pa za kakovosten, vsem dostopen, učinkovit javni prevoz. Hvala.